Madame la Présidente, en septembre 2013, notre Parlement a adopté quasiment à l'unanimité un rapport dont j'étais l'auteur sur les langues menacées de disparition au sein de l'Union européenne. En votant ce rapport, le Parlement s'adressait à la Commission, qui n'a rien fait depuis, ou si peu, à tel point que le multilinguisme ne figure plus dans aucune des lettres de mission des futurs commissaires européens. Le Parlement s'adressait aussi aux États membres pour qu'ils favorisent l'essor de ces langues. Or, en France, six ans après, la charte européenne des langues régionales et minoritaires n'est toujours pas ratifiée.

Macron, M. Jean Michel Blanquer, a engagé une politique ouvertement linguicide à l'égard de nos langues. Il est arrivé à l'Union européenne d'intervenir en faveur du respect des droits de l'homme face aux manquements de certains États membres. Le respect du patrimoine européen que constituent nos langues et nos cultures est demandé par notre Parlement et par les traités européens.